Na úvod sa v krátkosti zastavím pri voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnili túto nedeľu,

Tvrdá a poctivá práca priviedla Chorvátov k možnosti pristúpiť do Únie, využívať jej výhody, ale aj spolu sa podieľať na šírení myšlienok a hodnôt otcov Európskej únie. Chorvátsku sa podarilo splniť odporúčania v oblastiach, ktoré boli Úniou označené za problémové. Viackrát som sa vyjadril, že Chorvátsko je vo fáze vstupu oveľa lepšie pripravené, ako boli v čase svojho vstupu práve krajiny, ako sú Bulharsko a Rumunsko.